virðulegi forseti ég vil byrja á því að þakka fyrir að greitt skuli hafa verið fyrir að þetta mál kæmist hér á dagskrá að þetta mál skyldi hafa komist hér á dagskrá það er greinilega samhljómur um það hér í þingsalnum að málið varði brýnt umræðuefni mig langar til þess að byrja á því að segja þetta hvarvetna þar sem maður kemur í þessu þjóðfélagi og spyr fólk um trú sína á framtíðina um trú þess á framtíðina kemur það mjög skýrt fram

hefur þá sannfæringu í brjósti að við á íslandi getum búið íbúunum bestu lífskjör í heimi að minnsta kosti sambærileg við það sem best gerist í heiminum þessi trú er alveg ótrúlega sterk það eru allir sammála um það að við erum að ganga í gegnum tímabundna erfiðleika en það eru langflestir þeirra sem maður spyr sannfærðir um að við íslendingar getum búið fólkinu í þessu landi lífskjör sem jafnast á við það sem best gerist í

að kalla eftir skýringum á því hvers vegna fólk hefur þessa trú hún byggir í fyrsta lagi á því að við höfum verið gæfusöm í fortíðinni þegar við höfum tekið ákvarðanir um að nýta auðlindirnar það hefur gefið okkur forskot auðvitað höfum við náttúrulegt forskot í gegnum þær auðlindir sem við höfum úr að spila bæði í hafinu og á landi í iðrum jarðar það er líka vegna þess að við höfum fjárfest í innviðum þessa samfélags við höfum byggt hér upp velferðarkerfi og samkeppnishæft umhverfi fyrir atvinnustarfsemina við höfum líka verið að fjárfesta í menntakerfinu

að halda áfram á sömu braut og við höfum verið að gera undanfarna áratugi og endurheimta lífskjörin tiltölulega hratt þessum tillögum er teflt fram hér á þinginu vegna þess að við teljum að ríkisstjórnin sé á rangri leið við erum að leggja þetta hérna til og við tökum til umfjöllunar þrjá meginflokka aðgerða sem verður að grípa til núna svo við snúum af þessari röngu leið sem stjórnvöld hafa verið á og komumst aftur á sporið það fyrsta sem við tökum til umfjöllunar í þessari þingsályktunartillögu eru aðgerðir fyrir heimilin mig langar til þess að byrja á því að segja áður en ég fer inn í einstakar aðgerðir fyrir heimilin að hér er ekki að finna tillögu um flatan niðurskurð skulda menn hafa verið að kalla eftir því ríkisstjórnin hefur ekki enn þá tekið af skarið um það hvort í slíkar aðgerðir verður farið okkar niðurstaða er sú að það mundi verða gríðarlega kostnaðarsöm aðgerð sem mundi ekki nýtast þeim sem eru í mestu þörfinni mundi ekki nýtast þeim sem er í brýnustu þörfinni þess vegna er mikilvægt að menn fari að komast að niðurstöðu um þetta atriði og hætti að senda misvísandi skilaboð út í samfélagið tillögur okkar snúa annars vegar að þeim sem eru í allra verstu stöðunni ef við tökum það til umfjöllunar fyrst þá er til dæmis gengið út frá því að þeir sem missa húsnæði sitt þeir eigi kost á því að leigja það á hóflegum kjörum sanngjörnum kjörum aftur ég vil taka það fram að þessu úrræði er til að dreifa í kerfinu í dag en leigukjörin sem hafa staðið til boða eru ósanngjörn algjörlega óraunhæf sá sem ekki getur staðið undir segjum hundrað þúsund krónur afborgun af lánum og tapar húsnæðinu á þeirri forsendu hann er ekki að fara að greiða tvö hundruð þúsund krónur í leigu þannig hefur það verið í framkvæmd við erum líka með tillögur hér sem snúa að þeim sem hafa tapað atvinnu sinni að þeir fái heimi til þess að fresta greiðslur vegna fasteignalána í sex mánuði til þess að fá lágmarksskjól til þess að þá sé ekki að safnast upp til dæmis dráttarvextir vegna gjaldfellinga veigamesta úrræðið sem við erum að eða kannski það sem mun skila mestum árangri fyrir þá sem hafa verið að treysta á úrræðin sem þó er búið að lögfesta er það sem snýr að greiðsluaðlöguninni þar erum við að benda annars vegar á hversu þröng neysluviðmiðin eru það hefur sýnt sig meðal annars í því að sumir þeirra sem hafa farið í greiðsluaðlögun lenda aftur í vanskilum og því hversu mikil tregða hefur verið hjá fólki að leita greiðsluaðlögunar við teljum að neysluviðmiðin séu allt lág í greiðsluaðlöguninni og endurspegli ekki þann vilja þingsins að nýta þetta úrræði til að koma til móts við forsendubrest ef menn eru þeirrar skoðunar að hér hafi orðið forsendubrestur og að þeirri ástæðu sé tilefni til að koma úrræði á borð við greiðsluaðlögunina er ekki hægt að þröngva öllum í gegnum það úrræði á forsendum neysluviðmiða sem eru í engum takt við það sem fólk hefur lifað eftir undanfarin ár að auki teljum við að það sé hægt að ryðja úr vegi öðrum hindrunum á er að finna í löggjöfinni og reglunum um þessi mál sem leiða til þess að færri verða samþykktir í greiðsluaðlögun en ella ég tek sem dæmi þar viðmiðin sem snúa að ábyrgri fjármálahegðun í aðdraganda hrunsins þetta er afar matskennt atriði og eftir því sem menn ætla að fara að túlka það þrengra verða færri sem komast að þeir sem hafa verið að mæta til umboðsmanns skuldara og brjóta þar stóla og borð ryðja niður skilrúmum

í aðdraganda hrunsins þegar það greip til þessarar eða hinnar ráðstöfunarinnar ætli menn að elta ólar við þetta endalaust munu menn einungis vera að valda þeim vonbrigðum sem bent þykjast vera að koma til hjálpar hér vil ég koma síðan inn á það sem talið er upp í tölulið númer þrjú vegna aðgerða fyrri heimilin sem er að fólk eigi kost á því að slá niður greiðslubyrði vegna fasteignalána sinna um fimmtíu prósent í þrjú ár gegn lengingu lánanna í umræðu um aðgerðir okkar vegna skuldavanda heimilanna er gjarnan bent á þetta úrræði og sagt ja það eina sem sjálfstæðismenn vilja gera er að lengja í lánunum og fresta því að taka á vandamálunum þetta er rangt þetta er alrangt vegna þess að greiðsluaðlögunin er auðvitað stóra úrræðið fyrir þá sem sækjast eftir því að fá felldar niður skuldir það er úrræðið sem við hér á þinginu sammæltumst um í fyrra þó skilyrðin hafi verið allt þröng á þeim tíma og allt seint brugðist við að hálfu stjórnvalda til þess að rýmka þau þá er það meginskilyrðið sem fólk þarf að eða meginúrræðið sem fólk á að nýta sér til þess að fá skuldir felldar niður við hliðina á þeim stóra hópi sem þarf að fá skuldir felldar niður er

stóra hóp teljum við skynsamlegt að leiða inn í löggjöfina úrræði sem gerir því kleift að slá á greiðslubyrði sína um allt að helming þannig að það fái tímabundið svigrúm til þess að losa sig við yfirdráttarheimildina til þess að losa sig við aðrar dýrari skuldir og koma þannig betra skipulagi á fjármál sín án þess að gera samning um að nýta allar ráðstöfunartekjur sínar í þágu lánardrottna eftir greiðsluaðlögunarúrræðinu og án þess að fara í einhvers konar nauðasamninga heldur bara einfaldlega eftir þessari almennu opnu leið sem mun gera fólki kleift að fá skjól í þennan tíma höfum það hugfast að þessi þrjú ár sem við erum að horfa til það eru árin þar sem við trúum því að við komum atvinnustarfseminni aftur í gang þannig að fólk endurheimti möguleikann til þess að taka að sér yfirvinnu þannig að fólk fái aftur fullt starfshlutfall þeir sem eru komnir núna niður í segjum áttatíu til níutíu prósent starfshlutfall og mörg heimili endurheimti aftur báðar fyrirvinnurnar í þeim tilvikum þar sem önnur hefur tapað starfinu það er í gegnum þennan tíma sem við erum sérstaklega að horfa að hjálpa fólki hér er ekki tími til þess að fara nákvæmlega ofan í öll önnur úrræði ég bara vek athygli á því að í sjöunda töluliðnum erum við að tala um það að styrkja vaxtabótakerfið og húsaleigubótakerfið ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögur í fjárlagafrumvarpinu um að fara í hina áttina að veikja vaxtabótakerfið og veikja húsaleigubótakerfið það eru kolrangar áherslur vegna þess að ef einhvers staðar er hægt með markvissum hætti að ná til þeirra sem eru í mestum greiðsluvandanum við þær aðstæður sem núna eru uppi er það í gegnum þessi kerfi það er einmitt þar og miklu frekar heldur en í gegnum flatar niðurfærslur ég get minnt hér á að við teljum að stimpilgjöldin eigi að fella niður í þeim tilgangi sem fram kemur í tillögunni ég ætla að leyfa mér að taka hérna örstutta stund í að minnast á að það verður auðvitað opnað fyrir það að fólk geti fengið afskrifaðar skuldir á sig án þess að hafa farið í greiðsluaðlögun eða í gegnum gjaldþrot eða nauðasamninga án þess að það leiði til skattlagningar ef fyrir liggur að fólk hefur afhent allar eigur sínar hvers vegna ættum við hér á löggjafarþinginu að vilja skattleggja sérstaklega þá sem eru tilbúnir utan nauðasamninga gjaldþrots eða greiðsluaðlögunar að afhenda allar eigur sínar af hverju ættum við að vilja skattleggja niðurfellingu skulda á það fólk við eigum ekki að vera með slíkar reglur því þarf að breyta ég verð að nýta tímann vel til þess að komast hér að kaflanum um atvinnulífið það er algjört grundvallaratriði og stærsta hagsmunamál heimilanna í dag að okkur takist að fara að fjölga störfum að nýju við höfum hér nefnt tuttugu og tvö þúsund störf það eru störfin sem hafa tapast

þúsund tonn en þá er algjört grundvallaratriði að úthlutunin fari fram innan kerfisins eins og það er í dag fari menn hina leiðina sem sjávarútvegsráðherra mælir stanslaust fyrir ætli menn að halda á lofti áfram hugmyndinni um fyrningarleiðina munu menn einungis grafa undan fjárfestingu í þessari grein auka á óvissuna og óstöðugleikann í kringum greinina sem mun leiða til sóunar það er bara það sem mun gerast við eigum að taka af skarið um framtíð fiskveiðistjórnarkerfisins við eigum að setja vinnu um endurskoðun þess í þann farveg sem við höfum sammælst um fyrir liggur skýrsla endurskoðunarnefndarinnar og við eigum að byggja samræðuna áfram á þeirri niðurstöðu og úthlutunin á að fara fram innan kerfisins við færum fyrir því rök í greinargerðinni sem ég ætla ekki að rekja hér í smáatriðum að stofnarnir hafa verið að vaxa svo ört undanfarin ár að það séu full vísindaleg rök fyrir því að bæta nú við nýtingarhlutfall stofnsins bæði hrygningarstofninn og viðmiðunarstofninn hafa verið að stækka þannig að það eru skilyrði uppi sem rúmast innan hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar nohh til þess að auka við þorskkvótann við eigum líka að taka af skarið með fjárfestingar í orkufrekum iðnaði þannig að það bara gengur ekki að við völd í þessu landi sé ríkisstjórn sem hefur enga ákveðna stefnu um það hvort eigi að virkja hvort menn vilji fá fjárfestingar inn í landið hvort það sé stuðningur við verkefni eins og helguvík hér á suðurnesjunum eða önnur slík mál það bara gengur ekki lengur ríkisstjórnin verður að fara að horfast í augu við það að ruglið og hringlandahátturinn til dæmis í kringum magma málið að valda tjóni það þýðir ekkert fyrir ráðherrann að koma hingað upp í ræðustól og halda einhverju öðru fram nú síðast í þessari viku er verið að leggja áherslu á það að eignarhluturinn í h s orku verði ríkisvæddur það verði einhvers konar eignarnám þessari umræðu verður að fara að ljúka ef menn eru með einhverjar væntingar um að það takist orkusölusamningar við fjárfestana á suðurnesjunum þá sem vilja reisa álver í helguvík geta menn ekki verið að halda á lofti hugmyndum um ríkisvæðingu orkunýtingarfyrirtækjanna þetta bara gengur ekki lengur við tölum um að beita hvötum til að örva hagkerfið það er hægt að nota skattkerfið í margvíslegum tilgangi til þess að örva gefum til dæmis fyrirtækjum á vilja ráða til sín fólk skattalegt hagræði af því í stað þess að leggja tryggingagjald á nýju störfin loks verð ég að segja hér í örfáum

bara þannig að það sé sagt hér við viljum að markmiðum um jöfnuð í ríkisfjármálunum eins og hann birtist í áætlun alþjóðagjaldeyrissjóðsins og íslenskra stjórnvalda verði náð

en við höfum enga aðra kosti en að fara að endurhugsa það hvernig við stöndum að opinberum rekstri